Signor Presidente, onorevoli colleghi consegniamo dunque agli europei e alle europee il paradigma dell'Europa che sta già cambiando. Strada facendo la nuova Europa ha preso il largo allontanandosi dalla riva dell'austerità riorientando la sua rotta. Il nuovo approdo è la cifra del lavoro di questi anni. È l'Europa delle persone che cresce nell'orizzonte della sostenibilità e dell'inclusione sociale. InvestEU è sostegno alle imprese innovative e accesso al credito delle piccole e medie imprese. InvestEU è sostegno all'economia circolare, all'infrastrutturazione ambientale. InvestEU è finalmente scuola, università, formazione per le nuove competenze.

InvestEU è innovazione a sostegno dell'economia sociale per la promozione delle persone più fragili. InvestEU è finalmente nuova edilizia popolare, il dividendo, la qualità della vita dei territori e il benessere delle persone, la lotta senza quartiere alla povertà.